Monsieur le Président, je voudrais moi aussi relever quelques points du débat et remercier les très nombreux collègues qui sont intervenus, ce qui montre bien que la question de l'agriculture est une question globale de société. Avant de répondre à tel ou tel point ou de relever telle ou telle inexactitude, je voudrais tout de même mentionner que nous n'avons parlé à aucun moment, cet après midi, de la diminution drastique du budget, qui, pour le secteur de l'organisation commune des marchés, représente moins 40 ce qui, cher collègue Nicholson, nous met à l'abri de tout retour en arrière car nous n'avons plus les capacités et nous n'avons d'ailleurs pas, juridiquement, les outils permettant de revenir à l'agriculture du passé et aux mesures du passé. Il a été dit que nous maintiendrions des aides aux exportations. J'invite celles et ceux qui ont encore cette illusion à faire une lecture complète des compromis qui ont été préparés. Il est écrit noir sur blanc dans le compromis que la ligne budgétaire est mise à zéro mais que l'on garde l'outil juridique pour pouvoir, éventuellement, après nouvelle décision du Conseil et du Parlement, intervenir en cas de crise uniquement. Sur les productions et sur le droit de la concurrence, il a été dit que nous mettrions l'agriculture en dehors du champ du droit de la concurrence.

Il faut sortir des règles de concurrence appliquées de manière distincte par chacun des États membres, qui empêchent un bon fonctionnement du marché intérieur.

Nous avons besoin d'un petit temps supplémentaire pour finir l'adaptation du secteur. Ne nous trompons pas d'objectif. Il est écrit dans le rapport que nous ne voulons plus, non plus, de droits pour les quotas de betteraves à la fin de la période de programmation. Nous partageons donc bien les objectifs.